Kraj ten pozostaje ważnym eksporterem drewna, jednakże niekontrolowana eksploatacja prowadzi do niszczenia lasów tropikalnych. Dzięki tej umowie partnerskiej, wprowadzanie indonezyjskiego drewna na europejskie rynki będzie się odbywać z zachowaniem wszelkich gwarancji legalności. Mam nadzieję, że przynajmniej w pewnym zakresie zahamuje to powszechne w gospodarce Indonezji zjawiska korupcji i spekulacji.